Hvala, predsednik. Poglejte, prišli smo do ene točke, ko ne vemo, kdo kje sedi, o čem se obravnava. Začetek točke je bilo stališče o predlogu Zakona o ukrepih na področju plač in drugih storitev dela ter, v javnem sektorju za leto dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset ter izredna uskladitev pokojnin. Pa kdo koga tukaj zajebava? A cel cajt se pogovarja, čisto vsa stališča so govorila samo o pokojninah. Zakaj nismo dali potem točko samo "dodatna uskladitev pokojnin"? Mislim, resnično vas ne zastopim. Gremo naprej. SAB, gospod inženir, moram čestitati, prvič sem videl v državnem zboru powerpoint predstavitev. Nisem še videl od katerega poslanca, da bi pokazal, kako bo lestvica pokojnin. In ko gledam te procente. Glejte, vi ste en malo fejst hecni ratali, bom rekel. Poglejte, tale, za dvesto osemnajst evrov, po SAB-ovem bo dobil oseminsedemdeset evrov gor. Mislim, to je hecno. Dajte, pojdite en malo ... Dobro, da mogoče nas kateri gleda, penzionist, zdajle je taka ura, ker ni tistih limonad, nas sigurno poslušajo. Ta, ki ima pa dva tisoč sedemsto evrov, bo pa isti znesek dobil. Res, da na koncu potem piše, dvesto šestinštirideset evrov minus, pri tem pa piše štiriinpetdeset evrov razlika letno. A to še ena položnica za elektriko ne pride na mesec, ne bo mogel pokriti. Ne. Mislim, s tem da v predvolilni kampanji imamo mi v Krškem en lep ribnik, v Brestanici so trije, zdaj smo še dol, zajezili, pri hidroelektrarni je en bazen velik, ker vam povem, pri teh hidroelektrarnah je zelo veliko rib in me spominja na predvolilno kampanjo tako Desusa kot SAB-a, da so lovili te uboge penzioniste, kjer bo le kakšen glas kateri stranki dal. To, kar mi je gospod nadminister že enkrat povedal, danes je gospodu Bandelliju povedal, da Erjavec tega ni izjavil. Jaz sem šel en malo gledat, dva tisoč osmega leta je res pisal, da ker ima premoženje za milijon, evrov, tisti bi lahko imel penzijo tisoč evrov. Kako si je on to izračunal, ne vem, ampak ali bo vsak mesec nekaj prodal, neki košček zemljice ali pa premoženja, da bo za tisoč evrov, da bo lahko imel penzijo. Ne vem, kako si je to predstavljal. Ne bom razmišljal, ker sem tako že njem povedal, da je minister multipraktik, ker se na čisto vse spozna. če sem pa koga užalil, gospod podpredsednik, se pa opravičujem. Naprej. Povejte mi, borite se za neke pokojnine. Kje so tiste pokojnine od invalidov, ki ne morejo delati, ki imajo dvesto sedemdeset evrov, s prvim prvim dva trinajst se je z ZIPRS-om, če se ne motim, dodatek ukinil. In največja katastrofa, spoštovani vsi, ko nas gledate, poslanci, ker mi vemo, da ta pokojnina ne bo zasegla za nazaj, ampak od tistega dneva, ko bo tule noter potrjeno. To je pa res hecno. Če preberem, da je naslov točke samo zadnji del "ter izredni uskladitvi pokojnin", pravi, mi bomo od osem dni, ko bo v Uradnem listu zapisano, takrat se bojo pokojnine dvignile samo tistim, ka se ka bojo šli zdajle v penzijo. Kaj pa za nazaj? Tisti, ko so prekinili penzijo, lahko še delajo, kar tudi omogoča zakon, pa bojo šli zdaj v celotno penzijo. Kaj bojo zdaj, kako bojo zdaj stisnili? Mi imamo take luknje pri tej penziji, zato mislim, da bi bilo potrebno to točko vreči dol, sploh o tej ne glasovati, ampak da se resnično usede vlada in določi neke meje, koliko je tista minimalna višina penzije. S tem da bo ta, ko ima dva jurja sedemsto, gospod podpredsednik, saj vi tudi plače nimate takšne, ko ima ta penzijo, pa bo dobil še dodatnih šest koliko? Oseminsedemdeset evrov gor po teh procentih. Mislim, to je res hecno, glejte. Pol tam dol, ko se peljem proti Krškem, je en velik jumbo plakat, ne bom omenjal, katere osebe, koliko bo imel zdaj po ta novem penzijo. volitve ne bojo zdajle še kmalu, tako da, tudi tisti jumbo plakat bomo zrihtali, ne vem, koliko dodatka penzionistom, kaj bojo kake ugodnosti bojo vse imeli. Penzionisti še ne morajo iti na dopust, mi se pa pogovarjamo tukaj o nekih evrčkih majhnih. Resno je sramota, in kaj mi potem prinese inženir sem, powerpoint projekcijo, ki jo z veseljem gledam, in na koncu vidim, da mojster, ki ima šesto petdeset evrov, bo razlika mesec, leto - nula. bi prosil, gospod Bandelli, ker ko vi razpravljate, sem jaz tiho, pa prav zanimivo razpravljate, pa se nikdar ne oglašam k vam. Tako da resnično ne vem, no, dajmo, enkrat očitate SDS-u, da samo spreminja spreminja, kako, točko dnevnega reda za migrante, da dve besede obrne in spet se skliče odbor, pa isto temo skozi klatimo. Pa tukaj je jasno videno, da je nekdo nekdo začel kopirati ta SDS, da je na koncu napisal - ter izredni uskladitvi pokojnin. Mislim, meni je to hecno, glejte ... Kako bom glasoval, o tem, Ne? Lahko samo rečem, da če bom še pet minut poslušal take bedarije, se bom spakiral in bom čakal do triindvajsete ure, ko upam, da bom imel vsaj govor še danes, da vam bom lahko zaželel lepo lahko noč. Hvala.